În acest context subliniez stabilirea priorităților europene anuale de reinstalare. În acest mod se asigură un grad înalt de flexibilitate pentru programul european de reinstalare. Mai mult, este stabilită o obligație din partea statelor membre de a raporta Comisiei aproximarea numărului de refugiați pentru anul următor. Astfel se pot evita incidente precum cel din Lampedusa, precum și victimele rezultate în urma tentativelor ilegale de traversare a Mării Mediterane. De asemenea, subliniez utilitatea noului mod de calcul al fondurilor suplimentare, prin constituirea unui buget mediu de persoană.